En dan deel drie o ja, we zouden ook wat efficiënter moeten omgaan met grondstoffen.

We moeten zelf eerst vooral efficiënter omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, met onze grondstoffen.

Als we naar één ton elektronisch afval kijken, zit daar 150 gram goud in. Dat is een veel slimmere, goedkopere, efficiëntere manier om aan onze grondstoffen te komen.

Als we dan gaan ontginnen, dan absoluut niet in Natura 2000 gebieden.

We willen dus niet raken aan Natura 2000 gebieden.